Przedmiotem debaty jest działalność, która, śmiem twierdzić, w zbliżającej się perspektywie końca mieć nie będzie, gdyż zawsze znajdziemy przypadki łamania praw człowieka, niedoboru demokracji.